Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour vos questions et pour ce débat intense, qui témoigne de l'intérêt de votre assemblée pour ces sujets, il est vrai déterminants. Je veux dire que le Parlement européen, tout au long de ce mandat, a été un allié de taille de la Commission dans le chantier décisif d'approfondissement de l'Union économique et monétaire. À un moment très important sur ce qui a été un chemin difficile, votre soutien est plus important que jamais. Le renforcement de notre union économique et monétaire doit, en effet, rester une priorité absolue. La situation économique et budgétaire de la zone euro est maintenant positive, mais nous savons aussi que des risques importants persistent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe, et cela doit nous pousser à agir vite. Nous aurons peut être besoin de ces outils dont, je le rappelle, le seul but est la protection des Européens. Nous en aurons peut être besoin beaucoup plus vite que nous le pensons, et ce serait une erreur que de délaisser cette réforme indispensable de la zone euro. La zone euro est certes un atout pour nos économies, nous le savons, nos concitoyens y sont attachés, mais nous savons aussi qu'elle est incomplète et que, incomplète, elle ne peut pas remplir toutes les fonctions que l'on attend d'elle.

Les longues, et même très longues, discussions de l'Eurogroupe de lundi dernier témoignent de divergences profondes qui existent entre États membres sur la méthode, mais aussi sur les moyens, à mettre en œuvre pour renforcer la zone euro. Certains États membres et je le déplore ne sont pas parvenus à dépasser leurs intérêts nationaux pour aller vers l'intérêt général européen. J'ai conscience que les conclusions de cette réunion ne sont pas à la hauteur de vos attentes légitimes et, pour être très franc, elles ne sont pas non plus à la hauteur de mes espoirs. Si j'avais, et si j'ai, comme vous un niveau d'ambition bien supérieur, je veux tout de même commencer par des éléments positifs qui sont ressortis de la réunion du 3 décembre. D'abord, nous devons saluer le fait que l'Eurogroupe soit parvenu à un accord en temps voulu pour le sommet du 14 décembre. Il faut être conscient que ce n'était pas donné d'avance. Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, avait souhaité que les ministres des finances travaillent de manière méthodique, sujet après sujet, pour essayer de construire une feuille de route, et elle est là. Même si elle est modeste, j'espère que cela va inciter les leaders européens à prendre des décisions fortes pour le renforcement de l'union économique et monétaire. Deuxième bonne nouvelle, l'accord sur le filet de sécurité pour le fonds de résolution unique est déterminant. Comme l'a souligné tout à l'heure Valdis Dombrovskis, c'est une étape nécessaire et importante vers l'achèvement de l'union bancaire et la protection effective des dépôts des épargnants européens, que nous devons absolument garantir, surtout en temps de crise économique, et nous savons que nous devons toujours préparer la prochaine crise. Enfin, nos arguments en faveur de la réforme du mécanisme européen de stabilité ont été entendus par les ministres des finances.

Voilà pour les trois points positifs et, en toute objectivité, je pense qu'ils doivent être salués par tous, car ce sont des avancées pragmatiques, dont nous avions besoin. Néanmoins, sur d'autres chantiers, qui sont pourtant essentiels, je l'ai dit, les États membres n'ont pas été capables de s'accorder et les résultats sont très honnêtement en deçà de nos espoirs.

Certes, nous sommes convenus de poursuivre les travaux techniques et de nommer un groupe de travail de haut niveau, mais vous voyez tout de suite mon sourire quand on nomme un groupe de travail de haut niveau, c'est qu'il reste encore pas mal de chemin à faire.

En effet, pour moi, la responsabilité et la solidarité doivent aller de pair. Et maintenant que le niveau des risques a clairement baissé dans la zone euro, il faut faire place à la solidarité. J'appelle les États membres à se mettre d'accord dès vendredi sur une feuille de route concrète. Nous ne devons pas nous arrêter à sa promesse. Je pense, en second lieu, à la création d'un budget de la zone euro, et vous savez que j'y suis attaché depuis des années, bien avant même mon entrée ici, à la Commission européenne, quand j'étais le ministre des finances de mon pays. C'est un point de la négociation qui s'est révélé particulièrement complexe et, faute d'accord, nous n'avons pas eu d'autre choix que de renvoyer la balle aux chefs d'État et de gouvernement. Comme disent les conclusions, nous attendons leur guidance et c'est à eux de décider, lors du sommet euro, de la poursuite de nos travaux. Et je compte sur eux pour donner en effet à l'Eurogroupe un mandat clair et ambitieux. Nous en avons besoin car, alors que les inégalités se creusent entre États membres, alors qu'elles se creusent en leur sein, il est absolument primordial de mettre en place des outils actifs de convergence et de solidarité, une fois encore, entre les pays de la zone euro. Et à ce titre, il me paraît également urgent de progresser sur la création d'une éventuelle fonction de stabilisation. Comme le disent les conclusions de l'Eurogroupe, aucune position commune n'a pu être dégagée je le reconnais.

J'appelle à poursuivre non seulement les travaux techniques, mais aussi la réflexion politique. Il n'est pas question pour la Commission je vous le dis d'abandonner sa proposition, qui est toujours sur la table. J'espère que les États membres sauront faire front commun et permettront des avancées concrètes lors du sommet du 14 décembre, sur la base des propositions de l'Eurogroupe. J'avais parlé à plusieurs reprises d'une fenêtre d'opportunité pour réformer la zone rouge, je suis obligé de constater que cette fenêtre se referme petit à petit et que nous n'avons plus de temps à perdre. Le retour de la croissance économique est une opportunité pour avancer et nous avons maintenant la perspective des élections européennes. Cela devrait inciter les États membres à agir pour garantir la stabilité, pour relancer la convergence au sein de la zone euro. C'est un moyen de plus de démontrer aux Européens l'utilité, la plus value de l'Union européenne sur des sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations. Il ne s'agit de rien de moins, encore une fois, que de l'emploi, de la croissance, de la solidarité, de la convergence entre les économies, de la solidarité entre les régions. Par ailleurs, je veux faire un dernier constat. Ce n'était pas dans la réunion de l'Eurogroupe, mais je le fais pour moi même, en quelque sorte. Je constate que nos propositions visant à renforcer le fonctionnement démocratique et la transparence de la zone euro ne progressent pas, à tel point qu'elles n'étaient même pas à l'agenda de la réunion. Je pense à la transformation du mécanisme de stabilité en une sorte de fonds monétaire européen, que vous soutenez d'ailleurs, mais inclus dans les institutions européennes, donc contrôlé par votre Parlement. Je pense à la création d'un ministre des finances de la zone euro qui serait également membre de la Commission européenne et qui serait lui aussi responsable devant le Parlement européen. Je sais que, quand il y a contrôle démocratique, la qualité des décisions est de nature toute différente. Ces propositions ne sont pas prises en compte par les États membres, je le regrette vivement. Je pense toujours que les citoyens européens ont leur mot à dire sur des décisions nos amis grecs le savent qui affectent leur vie au quotidien, et je crois aussi que les institutions européennes ne peuvent pas agir sans contrôle démocratique. Pour moi, c'est un vrai credo politique, c'est le mien depuis des années, croyez qu'il le demeure. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, dans ce combat pour l'achèvement de l'union économique et monétaire, votre soutien sera absolument essentiel. Je suis convaincu que l'appui, mais aussi que la pression politique, du Parlement européen pourront encore faire bouger les lignes dans les prochains mois, les prochaines années, et cela doit être aussi un des enjeux des élections européennes. Je n'y participerai pas, en tout cas pas comme candidat, mais j'incite les différentes formations politiques à se concentrer là dessus. La Commission européenne compte sur vous pour vous impliquer pleinement dans ce débat. Votre voix compte, je pense que vous avez la capacité de faire prendre conscience aux peuples européens de la nécessité d'achever ces réformes et de pousser les leaders politiques européens à s'en emparer à leur tour avec encore plus de force. Cette réunion de l'Eurogroupe aura été un début, elle aura été une étape, elle n'est certes pas la fin de ce débat et de ce combat que je vous invite à poursuivre et que je poursuivrai naturellement à ma place et dans mon rôle.